Madame la Présidente, cette question relative à la réduction de la consommation des sacs plastiques est importante car elle permettrait effectivement de réduire une des pires pollutions de notre société, dite de consommation. Je dirais même que nous devrions aller beaucoup plus loin, en favorisant ouvertement l'utilisation de sacs entièrement biodégradables ou facilement recyclables. Je veux affirmer qu'il existe de vraies filières industrielles de proximité à développer autour des sacs plastiques biodégradables à base de fécule de pomme de terre ou d'amidon de maïs et autour des sacs en papier recyclé. Je ne crois pas à l'écologie punitive, qui consiste à taxer ou à faire payer le consommateur, à faire payer les plus pauvres, pour un modèle de consommation qu'on leur a imposé. S'il y a des gens qui sont responsables et qui doivent payer, ce sont la grande distribution et les compagnies pétrolières, elles qui réalisent chaque année des profits énormes. Ce que notre Europe devrait encourager, si elle n'était pas aussi sensible aux lobbies pétroliers, c'est une exonération de taxes pour les produits soit entièrement recyclables, soit entièrement biodégradables, élaborés sur la base d'un accord concret entre la recherche, l'agriculture et l'industrie, et permettant de développer l'emploi en Europe.